Czy wystarczy nam tylko pamięć o męczeństwie narodów i heroizmie jednostek?

Potrzeba nam czegoś więcej, tym bardziej że współczesne totalitaryzmy działają pod przykryciem demokracji. Taki ukryty totalitaryzm jest bardzo niebezpieczny, ponieważ usypia umysł. Dlatego naszym zadaniem jest wykształcenie pokolenia młodych ludzi, którzy potrafią krytycznie i refleksyjnie rozumieć świat, własne człowieczeństwo, potrafią współdziałać z innymi na zasadzie tolerancji i poszanowania drugiego człowieka. To edukacja jest najlepszym, najbardziej skutecznym elementem walki z nienawiścią, z brakiem tolerancji i z totalitaryzmem. Nie pozwólmy, aby były w odniesieniu do nas prawdziwe słowa Indiry Gandhi, która sama padła ofiarą nienawiści. Powiedziała ona Historia jest najlepszym nauczycielem, ale ma bardzo złych uczniów..